În România este o lege care spune că profesorii ar trebui să aibă salariile mărite, pentru că ele sunt foarte mici, o lege aprobată și votată în Parlamentul național, dar care nu este aplicată absolut deloc.

Prin urmare, vine cu o nouă lege, prin care plafonează salariile profesorilor. Nu este doar un pericol al democrației și nu este doar un mod nesănătos al instituțiilor democratice ale unui stat de a funcționa, este mai mult decât atât.

2020. Știm cu toții că, pentru a ieși durabil din criză, avem nevoie de educație, avem nevoie de competențe. Pentru a avea o economie bazată pe cunoaștere și cercetare, avem nevoie de tineri foarte bine pregătiți, avem nevoie de profesori foarte bine plătiți și avem nevoie de învățământ sănătos și eficient.